Signor Presidente, onorevoli colleghi, la gravissima situazione dello Yemen, precipitata negli ultimi giorni nel vuoto politico, desta profonda preoccupazione. Il paese è da sempre una roccaforte di Al Qaeda, spaccato tra una maggioranza sunnita e una consistente minoranza sciita. Ora si trova sull'orlo della guerra civile e nel caos generale, dove trovano terreno fertile gli estremisti di Al Qaeda. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per la situazione in Yemen, mentre molti paesi discutono della possibilità di chiudere le sedi diplomatiche a seguito della situazione d'incertezza e d'insicurezza nel paese. In questa situazione pesa un sistema politico al collasso, che non concede vie di fuga al vortice della povertà, e le tensioni in corso in questi ultimi giorni aggravano ulteriormente una situazione già tragica, rendendo difficile anche per gli operatori umanitari raggiungere la popolazione. L'Europa dovrebbe essere capace di prevedere e intercettare crisi umanitarie e politiche di questa portata che potrebbero avere anche conseguenze imprevedibili. L'Europa non può sottrarsi al suo ruolo e deve far sentire la sua voce, ma concretamente.